Wir haben in dieser Debatte andauernd gehört, dass es um die Verbesserung der Situation berufstätiger Frauen geht, die sich für ein Kind entscheiden sollen. Hierbei wird meines Erachtens in der Richtlinie zu sehr auf die Erhöhung des Mutterschutzes auf 20 Wochen abgezielt. Aber glauben wir wirklich, dass die Entscheidung für ein Kind sich auf 20 Wochen Mutterschutz reduzieren lässt? Als Mutter von drei Kindern weiß ich sehr wohl, dass Gesamtkonzepte und gute Angebote für Familien notwendig sind, um die Entscheidung für ein Kind positiv zu beeinflussen und Chancengerechtigkeit für Frauen herzustellen. Der vorliegende Richtlinienentwurf wird den unterschiedlichen, teils sehr guten Angebotskonzepten und Gesamtkonzepten in einigen Mitgliedstaaten nicht annähernd gerecht. Wir brauchen flexible Lösungen, die der Situation in den Mitgliedstaaten und Gesellschaften und den daraus resultierenden Bedürfnissen der Familien gerecht werden. Maximalforderungen und Wunschkonzerte führen hier nicht zur Lösung. Deshalb müssen wir im Parlament erst einmal eine solide und realistische Basis für Verhandlungen entwickeln. Der umfassende Schutz von Müttern und das Wohlergehen der Kinder haben da höchste Priorität. Dies kann auf unterschiedliche Weise mit unterschiedlichen Modellen sichergestellt werden. Wer mit dem Kopf durch die Wand will, kommt nicht unbedingt schneller ans Ziel. Mangelnde Kompromissbereitschaft öffnet keine Türen und baut keine Brücken. Ein gemäßigter Vorschlag wäre eine bessere Lösung für mehr Mutterschutz, um hier vorwärtszukommen.

Ich wünsche mir hier etwas mehr Flexibilität, etwas mehr Realismus und einen etwas besseren Blick auf das, was die Mitgliedstaaten heute schon geleistet haben, ohne unsere Grundforderung dafür in Frage zu stellen.